Soñaban con que, al otro lado, en la Unión Europea, habría división e intereses contrapuestos, pero la realidad, hoy, es que donde hay confusión y división es en la parte británica y aquí hemos sido capaces de mantener la unión en torno al proceso de negociación. La Resolución de este Parlamento subraya el apoyo de esta Cámara a la estrategia negociadora del señor Barnier. Me sumo a quienes han visto esta mañana con sorpresa como el líder del UKIP y el líder del grupo del Frente Nacional apoyaban con entusiasmo la estrategia independentista de Cataluña. Solo quiero recordar que tomen nota de que se trata de dos partidos, dos movimientos supremacistas, entre cuyos objetivos fundamentales está sacar a sus países de la Unión Europea, esa unión que los otros veintisiete queremos mantener y reforzar.